Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

EUR unterhalb der Zahlungen der Obergrenzen für Zahlungen des mehrjährigen Finanzrahmens. Also, der mehrjährige Finanzrahmen lässt uns durchaus Spielräume innerhalb der vereinbarten Obergrenzen, wenn erforderlich und politisch gewollt. Nun haben wir in den letzten Jahren mehrfach die Erfahrung gemacht, durch Umschichtung, durch wiederholtes und mehrfaches Ausquetschen von Margen, durch mehrfache Revisionen Antworten auf notwendige Veränderungen im wirtschaftlichen und politischen Umfeld zu finden. Diese Instrumente sind ja vorgesehen, aber sie kommen jetzt mit dem, was wir 2010 gemacht haben, definitiv an das Ende ihrer Möglichkeiten. Das gilt im Übrigen auch für die Rubrik II, wo die Luft nach 2010 mit den bislang verfügbaren Margen auch sehr viel dünner sein wird und nicht mehr verfügbar sein dürfte. Nun haben wir die zweite Tranche des so genannten Konjunkturpakets mit 2,4 Mrd.

Es war natürlich auch kein Konjunkturpaket, sondern es waren durchaus richtige, politische ergänzende Prioritäten im Hinblick auf Energie und im Hinblick auf Breitbandverkabelung im ländlichen Raum. Wir haben durch Nutzung des Flexibilitätsinstruments 120 Millionen zusätzlich für Energieprojekte finanziert und 75 Millionen für das Kernkraftwerk in Kosloduj. Das war, liebe Kommission, schon ein merkwürdiges Verfahren, wie Sie damit umgegangen sind, und ich muss an dieser Stelle deutlich sagen, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.

Und wir erwarten in dem Zusammenhang, dass Sie diese noch zu finanzierenden Mittel für die Abwicklung dieses Kernkraftwerkes in die Halbzeitüberprüfung des Haushalts hineinnehmen und nicht durch erneute Kürzung in der Kategorie 1 B finanzieren wollen, und das ist hier ganz klar und deutlich zu verankern.

Oder wollen wir damit bis 2014 warten,

Das ist die Aufgabe für die neue Kommission, und wir werden natürlich sowohl die Anhörungen als auch die Debatten, die im kommenden Quartal auf uns zukommen, dazu nutzen, diese politischen Prioritäten von der Kommission, aber auch vom Rat intensiv einzufordern.